Naravno, snažno podupiremo načelo jedne zemlje dva sustava, i viskoki stupanj autonomije koji Hong Kong ima u odnosu na Kinu, a što je proisteklo iz kinesko britanske deklaracije prije dvadeset godina. Isto tako, ističem da mi kao europske institucije trebamo pružati podršku svim trgovinskim i političkim partnerima. Mi znamo da se Hong Kong razvio u društvu u kojem postoji vladavina prava, sloboda i visoki standardi sigurnosti, zdravlja i autonomije. Ovim izvješćem i ovom preporukom smo željeli pružiti potporu prosperitetu i pravima građana Hong Konga kako bi se omogućio model za demokratske i političke reforme u Kini, a s ciljem liberalizacije i kineskog društva. Poštovanje autonomije Hong Konga ključno je za njegov daljnji razvoj i dobre odnose s Kinom i u tom pogledu Europska unija treba pružiti podršku. Još bih naglasila reformu univerzalnog biračkog prava kako bi budući izbori bili u potpunosti demokratski, pravedni, transparentni, ali da se nastavi bilateralni dijalog s Europskom unijom u različitim područjima politike, što smo velikom većinom glasova na vanjsko političkom odboru potvrdili, a nadam se da ćemo i sutra na glasovanju u Parlamentu.